Monsieur le Président, nous avons voté contre cet accord parce qu'un accord d'association en ce moment, c'est préparer la guerre. C'est, en effet, accentuer la division entre l'Est et l'Ouest alors qu'il faudrait travailler pour l'unité et pour la paix.

Face à ses faux espoirs économiques gaz et électricité déjà plus chers, eau qui a augmenté de 50 destruction de l'emploi et chômage croissant l'aide de l'Ouest ne suffira jamais à reconstruire un pays divisé et détruit et notre Parlement ment à l'Ukraine en lui faisant miroiter une aide proportionnée aux difficultés économiques. L'Ukraine va se trouver encore plus paupérisée et les compensations de l'Occident ne seront jamais à la hauteur des attentes.

Enfin, la démocratie en Ukraine est plus que jamais fragile entre les mains d'oligarques corrompus, d'éléments clairement fascistes qui sèment la haine et le racisme.